Mnohokrát jsme zde debatovali i o situaci na Blízkém východě a přiznám se, že v tomto tématu jsme se úplně neshodli. Já se domnívám, že naše politika vůči íránskému režimu byla příliš pozitivní, příliš idealistická a teď se ukazuje, že bude na nové Komisi, aby zhodnotila, nakolik máme v této oblasti přitvrdit. Požadavky obyvatel Blízkého východu jsou zcela legitimní, sociální podmínky jsou otřesné, obrovská korupce, v každém státě trochu odlišný režim, ale já jsem přesvědčen, že největší problém je v íránském režimu. Bude třeba, aby nová Komise přehodnotila, zda vůči íránskému režimu nemáme postupovat trochu tvrději a zda nemáme dát jednoznačně najevo, že íránský režim je dnes bohužel zdrojem destabilizace Blízkého východu a zdrojem potlačování lidských práv. Na druhou stranu musíme dělat vše pro to, aby tuto šanci nevyužili islamisté a v této lokalitě dále neposilovali.